Maar de verschillende vormen van overheidssteun die erbij komen kijken veranderen deze zaak. Dell heeft zich een aantal jaren geleden met overheidssteun gevestigd in Ierland.

Ondertussen wordt voor de Ierse werkelozen die Dell achterlaat niet een sociaal plan vanuit het bedrijf betaald, maar een beroep gedaan op het Europese globaliseringsfonds.

De vraag is daarom, hoe gaan de Commissie en de lidstaten samen ervoor zorgen dat hun beleid wél overeenstemt? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het globaliseringsfonds een ondersteuning is van de inspanningen die een bedrijf doet voor de medewerkers en niet grotendeels daarvoor in de plaats komt?